Mais pour que ce service puisse effectivement être mis en place concrètement, il nous fallait encore adopter les trois instruments que je viens de mentionner. Les travaux sur ces différents dossiers ont été intenses tant du côté du Parlement que de la Commission, de la haute représentante et du Conseil, et personne n'a ménagé ses efforts afin de parvenir à un accord dans les délais les plus brefs, ceux qui nous étaient impartis. Aujourd'hui, nous pouvons ensemble nous réjouir, nous féliciter d'avoir réussi à mener à bien cette tâche grâce aux accords qui ont été engrangés sur les différents dossiers, après le vote au Parlement, ici même, lors de cette session.

Le service européen d'action extérieure pourra ainsi, comme prévu, commencer à être opérationnel au 1er décembre.

Pour ma part, je me bornerai à relever le caractère historique de cet événement qui concrétisera, un an après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, une de ses innovations les plus importantes. Avec la mise en place du service européen d'action extérieure, tant la cohérence que la visibilité de l'action extérieure de l'Union seront considérablement renforcées.

Elle ne fait d'ailleurs que commencer et le défi est à la hauteur de nos ambitions, mais nous pouvons compter, j'en suis sûr, sur la haute représentante, Lady Ashton, pour le relever avec énergie et détermination.

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais à nouveau remercier le Parlement européen pour son engagement et son approche constructive, qui a été déterminante dans ce dossier.